Les négociations ont été terribles et ce vote est pour moi une décision imposée par la réalité du rapport de force au sein du Parlement et du Conseil. Les grands États producteurs, soutenus par une majorité de députés sensibles aux arguments de l'industrie, sont parvenus à torpiller la définition d'un objectif ambitieux de réduction des émissions.

L'industrie automobile, qui a bataillé contre ce texte, et nous venons d'en avoir encore quelques illustrations, n'a manifestement pas pris conscience qu'elle avait tout intérêt à être en pointe sur la réduction des émissions, d'autant que l'étude de l'association Transport et environnement de novembre dernier a démontré que les solutions technologiques existaient. Elle note que les constructeurs automobiles en Europe ont réduit les émissions de CO2 pour les véhicules de tourisme de 2 à 10 en 2009, un constructeur japonais ayant quasiment atteint son objectif six ans à l'avance. Je voterai ce compromis parce que nous risquons de perdre cet acquis, aussi modeste soit il, dans le cadre d'une deuxième lecture, mais je tiens à souligner que nous ne rendons pas service aux industriels en défendant le statu quo et qu'en ce qui concerne les pouvoirs publics, ils sont au contraire de leur rôle en ne poussant pas l'innovation.